Hvala lepa. Sprejeli smo Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki je pravzaprav zelo luknjast dokument. Ima celo vrsto nedoslednosti in pa nedodelanosti. Zato sprašujem, gospoda prvega ministra, ali namerava naložiti svojim ministrskim resorjem, da tiste segmente, ki jih obravnava posamezno ministrstvo, da jih razširi, dopolni in dodela? Resolucija je pisana zelo na pamet. Neke deklarativne izjave brez konkretnih načrtov, brez konkretnih dejstev. Kar pri vsakem segmentu se lahko spustimo v razpravo o tem, kaj je treba še narediti, kaj je treba popraviti in, predvsem, kako je treba kaj narediti. Niti ene rešitve ni v tej resoluciji. Mi smo resolucijo sicer podprli zato, ker okvirni dokument mora biti narejen in je bil narejen, vendar ga je treba popraviti. Treba je dodelati na raznih vse skupaj, pa če vzamemo recimo samo dejstvo, da bo Hrvaška vsak trenutek v schengnu, naša Sova pa nima pooblastil, da bi lahko kontrolirala vse tiste horde, ki se bodo začele valiti čez Hrvaško v Slovenijo. Za zanimivost, recimo Sova nima dovoljenja od na tajno vstopanje v stanovanja, medtem ko to imajo čisto vse obveščevalne službe na svetu. Mi smo izjema. Zanimivo pa je, da ima to pooblastilo slovenska policija. Slovenska policija lahko tajno vstopa v prostore in išče in najde ali pa nastavi karkoli. Sova tega nima in Sova je tista prva obramba pred, uničevanjem slovenske nacionalne varnosti. In če primerjamo, kaj se dogaja, še v tej naši državi vidimo, da FURS ima pravico izvajati tajne preiskave, tajne preiskave, ki trajajo desetletje in tudi tisti, ki je prizadet, v tajnih preiskavah nima pravice izvedeti, kaj se dogaja z njim to se pravi, v desetih letih glede na politično pripadnost in glede nap na preference, ali bojo tega človeka udarili ali mu bojo uničili družino, firmo ali pa še kaj več . Jaz sprašujem, ali boste zahtevali od posameznih ministrskih resorjev dodelavo vsake take, vsakega segmenta, kajti prav vsak segment zahteva razširjeno dodelavo. To, kar imamo pred seboj, je en, ena proklamativna, izjava nekega birokrata, ki nima v glavnem ne repa ne glave, bere se pa lepo.